Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Dovolite, da vam predstavim stališče poslanske skupine Desus do predloga zakona o ukrepih na področju pripravništva. Da ne bo dramaturških vložkov takoj na začetku, bomo podprli ta predlog zakona v tem branju, in seveda skozi drugo branje in ves nadaljnji postopek s konstruktivnim pristopom maksimalno sodelovali k temu, da si še tiste stvari, ki so nekoliko odprte oziroma nedorečene oziroma potrebne nekih popravkov, dodatkov, tudi popravim, da bo zakon dejansko dosegel svoj namen. Kaj je definicija oziroma kaj bi bila naj definicija pripravništva? Pripravništva. Pripravništvo je načrtovano in organizirano usposabljanje mladih strokovnih kadrov za samostojno delo po končanem šolanju oziroma izobraževanju. Osnovni namen je, da pripravnik opravi program usposabljanja, s katerim svoje, prepričan sem, bogato teoretično znanje poveže s praktičnim, pridobi stik z delovnim področjem in pogled v dogajanje v praksi in tako poglobi znanje in veščine za za opravljanje svojega strokovnega dela. Po uspešno končanem pripravništvu je bodoči delavec pripravljen za samostojno delo v svojem poklicu. Seveda bi se lahko ob tej priložnosti povprašal se, seveda ne bom, ne, zakaj to ni omogočeno na celotni poti izobraževanja pa da ne bom začel z osnovno šolo od srednje šole pa skozi fakulteto. Zakaj se mora potem tukaj na novo začeti uvajati s prakso? Morda v razmislek tudi bodočim spremembam v izobraževalnih postopkih. Poslanski skupini Desus smo resnično zaskrbljeni nad tem, da se že lep čas, kar se že lep čas dogaja s pripravništvi, predvsem z volonterskimi pripravniki. Tukaj je situacija nevzdržna, to moramo priznati. Saj se določeni poklici avtomatično zaradi zakonodaje podvrženi opravljanju obveznega pripravništva, ki je hkrati predpogoj za opravljanje strokovnega izpita, ki pa je zopet v nadaljevanju stopnice za opravljanje dela oziroma zasedbo delovnega mesta. Seveda govorim tukaj predvsem, ne pa izključno o problematiki v zdravstvu, izobraževanju, pravosodje je že bilo izpostavljeno, nenazadnje tudi področje socialnega varstva in tudi splošno na splošno o javnem v javnem sektorju. V dvajsetih procentih so ta pripravništva, ki jih je v bistvu procesirala sama država, neplačana in posledično so pripravniki brez delovne dobe in tudi brez vseh pravic iz naslova delovnega razmerja, ki pa so sicer pokrite pod navednicami pri plačanem pripravništvu. V sedanjih razmerah, ko je ponudba delovne sile in prostih delovnih mest v obratnem sorazmerju, zagotovo volonterstvo volontersko pripravništvo ustvarja možnosti za za izkoriščanje mlade izobražene delovne sile. Mladi so namreč dobesedno prisiljeni zastonj za kakršnokoli delo, samo da si naberejo nekaj izkušenj in prakse za v prihodnje. To pa seveda ni sprejemljivo. Ne glede na to, da v času pripravništva oseba ne more veliko prispevati k večji storilnosti delovnega procesa, saj je primarna funkcija pripravništva usposabljanje za samostojno opravljanje poklica, v naši poslanski skupini Desusovi menimo, da je kljub temu nekaj dela pa vendarle opravljenega in da za to opravljeno delo mora biti pripravnik primerno in pošteno plačan. V decembrski seji državnega zbora smo obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, katerega osnovna intenca je bila podobna, kot je v danes obravnavanem predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva. Šlo je prav tako gre tudi danes danes za ukinitev volonterskega pripravništva, sprejem politike izvajanja pripravništva na vladni ravni ter spodbujanje sklepanja pripravništev skozi oprostitve plačila prispevkov delodajalcem. V primerjavi s prejšnjim predlogom zakona je aktualni predlog samostojen zakon, sistemsko posega v posamezne zakone, ki urejajo volontersko pripravništvo in je tudi nekoliko širši, v smislu, da širi spodbude delodajalcem tudi na sklepanje pogodb s pripravniki po potečenem pretečenem pripravništvu za nedoločen čas za prvi dve leti zaposlitve. Morda je to nekoliko predolgo obdobje. Ter ureja denarna nadomestila za volonterske pripravnike za primer nepravočasnega sprejema politike izvajanja pripravništva. Že na decembrski seji smo se tako opozicija kot koalicija seveda vsi strinjali, da treba anomalije na področju pripravništva odpraviti in sistemsko pristopiti k uredbi, ureditvi tega področja. Prej vam je general državni sekretar iz ministrstva povedal, da je nekaj na tem področju že bilo narejenega, in to nas seveda lahko veseli. Vlada sama je pristopila k k realiziranju koalicijske pogodbe, v kateri smo koalicijski partnerji neplačane prakse in pripravništva označili kot nedopustne. Sklepu vlade z dne enajsti december so jasni in konkretno usmerjeni v odpravo volonterskega pripravništva. V poslanski skupini Desus smo se sicer z namenom in ciljem predloga zakona strinjali, vendar smo kljub temu zavrnili prejšnji predlog poslanskih kolegov, ocenili smo namreč, da samo s posegom v zakon o delovnih razmerjih ne bomo rešili celotnega problema, hkrati pa so predvidene aktivnosti vlade za nas bile sprejemljive in zadovoljive s tega vidika, ker naj bi se odvijale sistematično in vsebinsko po posameznih resorjih, prejle sem jih naštel, skupnim ciljem sprememb področnih zakonov, ki ureja volontersko pripravništvo. Kot že rečeno, je današnji predlog širši in bolj sistematičen, sigurno še potreben dopolnitev, korekcij, zato ga podpiramo. Prav tako smo v poslanski skupini Desus ocenili, da so predlagane spodbude za zaposlovanje pripravnikom in nadalje zaposlovanje za nedoločen čas po končanem pripravništvu dobrodošli predvsem ali pa tudi za delodajalce. Nenazadnje je delodajalec tisti, ki bo v času pripravništva osebo, pripravnika, pripravil, ali če hočete, izpopolnil njegova teoretična znanja s prakso in mu omogočil nadaljnje samostojno delo ali pa celo nadaljnjo samostojno poklicno pot, kar bo, za kar bo imel korist tako pripravnik kot delodajalec, nenazadnje pa tudi država. Za nas kot brezpogojno socialno naravnano stranko je še kako pomembno, da se uresničijo načelo, da vsako delo šteje, in kar sem že predhodno povedal, da se za vsako delo dobi primerno in pošteno plačilo in da iz tega naslova sledi socialna, zdravstvena, če hočete tudi pokojninska v končni fazi, varnost. Prav tako pa smo prepričani, da je treba nujno zagotoviti ob koncu formalnega šolanja takojšen prehod v delovno razmerje, saj bodo mladi le tako dobili sploh priložnost pokazati to, kaj so se tekom šolanja tudi naučili. Naša poslanska skupina Desusova bo predlog zakona v tej fazi, kot že rečeno, podprla. Naslednjih fazah zakonodajnega postopka pa bo najbrž prišlo zagotovo prišlo še do kakšnih modifikacij besedila zakona, na čemer pa bomo poslanke in poslanci Desusa konstruktivno sodelovali. Vse z namenom, da bo dosežen poglavitni cilj. Ureditev, končno ureditev razmer na področju pripravništva, posledično pa tudi na celotnem ali pa na večjem delu trga dela, da bo vsako delo štelo, da bo vsako delo pošteno in primerno plačano. Hvala lepa.